Nigeria jest dzisiaj kolejnym krajem, któremu wojownicza część islamu chce narzucić siłą prawo religijne. Pierwszą ofiarą są żyjący tam chrześcijanie. Północ Nigerii jest miejscem czystek religijnych, ofiarą napaści i morderstw są dziś tysiące Nigeryjczyków. Wprowadzanie w kolejnych stanach prawa szariatu skutkuje nie tylko wrogością, ale też dyskryminacją chrześcijan w dostępie do szkolnictwa, do pracy, do praktyk religijnych. Europa nie może przechodzić obojętnie obok tych wypadków, które są zapowiedzią prawdziwej tragedii. Nasza dyplomacja, dyplomacja krajów członkowskich musi zrobić wszystko, by uchronić Nigerię od rosnącej wrogości na tle religijnym. Na podstawie porozumienia z Kotonu musimy zintensyfikować dialog oraz presję polityczną, by nikt w Nigerii nie sądził, że przestępstwa przeciwko mniejszościom i wolności religijnej pozostaną bezkarne.